um klukkan tvö í dag að loknum störfum þingsins fer fram umræða utan dagskrár um þjónustu og öryggisstig löggæslu á íslandi málshefjandi er háttvirtur þingmaður unnur brá konráðsdóttir dómsmálaráðherra ragna árnadóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund atkvæðagreiðslur verða að loknum umræðum utan dagskrár